Jedna drobna uwaga na początek dotycząca procedury prowadzenia obrad. Chciałbym powiedzieć, że dwukrotnie zgłaszałem się procedurze niebieskiej kartki i to nie zostało niestety przez Pana Przewodniczącego zauważone. To było w przypadku wypowiedzi posła Meltzera i Fleckensteina, ale korzystając z tego, że mam okazję zabrać głos przyznany mi przez moją grupę polityczną, chciałbym powiedzieć, że mówiąc do posła Fleckensteina mam nadzieję, że Pan uważa, że nie tylko z Dumą powinniśmy dzisiaj prowadzić dialog, szczególnie w tej sytuacji, w której opozycja została z Dumy wypchnięta, kandydaci opozycyjni częściowo zostali niedopuszczeni do wyborów prezydenckich, że ten dialog powinniśmy prowadzić również z siłami politycznymi w Rosji, które są poza parlamentem, które są dzisiaj albo rodzącymi się nowymi partiami politycznymi, albo organizacjami pozarządowymi w formie stowarzyszeń czy innej. Z tymi środowiskami i z tymi kandydatami też powinniśmy moim zdaniem prowadzić dialog. Jedna uwaga dotycząca naszej rezolucji. My się zwracamy do prezydenta Miedwiediewa. Myślę, że powinniśmy już zauważyć, że prezydent Miedwiediew po pierwsze, nie był przez swoją kadencję osobą, która podejmowała strategiczne decyzje w sprawach polityki rosyjskiej, no a po drugie, dzisiaj już jest de facto prezydentem odchodzącym, więc powinniśmy adresować swoje apele raczej do prezydenta Putina, który